virðulegur forseti þessi staða sem er komin upp er grafalvarleg íslenska ákvæðið náðist í gegn með þrotlausri vinnu bæði ráðherra og embættismanna á erlendum vettvangi við þurftum að samsvara önnur ríki um stöðuna sem hér er og aðrir ráðherrar átti sig á því að það er átta sinnum betra að framleiða til dæmis eitt tonn af áli hér fyrir loftslagið heldur en framleiða það með olíu og kolum þetta sáu allir umhverfisráðherrar annarra ríkja og samþykktu íslenska ákvæðið það er mikilvægt fyrir lofthjúpinn

ráðherrarnir koma með mjög misvísandi skilaboð samfylkingarráðherrarnir hæstvirts sem hafa hingað til talað hafa verið á móti ákvæðinu og reyndar alla tíð en hæstvirtur forsætisráðherra talar með ákvæðinu telur það mikilvægt skynsamlegt heldur sveigjanleika opnum fyrir framtíðina og svo framvegis og það er hárrétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra og það er ekki boðlegt virðulegur forseti að hæstvirtur utanríkisráðherra skuli ekki telja þetta alvarlegt mál við getum verið að skaða okkar samningsstöðu og það er ekki hægt að ná íslenska ákvæðinu aftur fram að mínu mati nema þessir ráðherrar sem eiga að fara í samningaviðræðurnar beiti sér af fullum krafti við að viðhalda ákvæðinu og ég spyr hæstvirtur forseti er það líklegt að menn beiti sér þegar þeir tala eins og hér hefur komið fram þegar ráðherrarnir tala út og suður í málinu og þrír af þessum fjórum lykilráðherrum í málinu eru frá samfylkingunni það er hæstvirtur umhverfisráðherra hæstvirtur iðnaðarráðherra og hæstvirtur utanríkisráðherra þá er staðan ekki góð þannig að ég bið hæstvirtan utanríkisráðherra að íhuga þessa stöðu það er hlutverk hæstvirts utanríkisráðherra að halda utan um okkar samningsstöðu á erlendum